Sie hat sich den Zielen der Bewahrung der kulturellen Vielfalt, einer nachhaltigen Bewirtschaftung, des Schutzes des sensiblen Alpenraums und des Schutzes der sozialen Standards in diesem Raum verpflichtet. Die Europäische Union hat leider noch immer nicht alle Protokolle und alle Teile dieser Alpenkonvention ratifiziert.

Wenn man nun kommt und sagt Werfen wir doch das, was entwickelt worden ist, weg, und machen etwas ganz Neues, von oben aufgesetzt, ohne die Leute, und zwar wieder unter dem Diktat der Großstädte, dann gehen wir definitiv den falschen Weg!

Und dann schieben wir sie auf die Seite, damit von oben etwas aufgepflanzt werden kann.